a, predsednik. Vsi bomo prišli na vrsto, ne dvomim. Kolegice in kolegi! S predlaganim zakonom v slovenski pravni red prenašamo direktivo, katere rok za prenos je potekel že osemnajstega aprila dva šestnajst, zaradi česar pred sodiščem Evropske unije že poteka postopek proti Republiki Sloveniji. Evropska komisija v tem postopku predlagam, da se Sloveniji naloži dnevna kazen v višini skoraj devet tisoč evrov na dan, šteto od dneva razglasitve tožbe do izpolnitve obveznosti. V postopku priprave zakona je bilo v prejšnjem sklicu državnega zbora pripravljenih več možnosti: lahko bi celovito prenovili koncesijsko zakonodajo; lahko bi se odločili za prenos zgolj direktive, vendar noben predlog zaradi zaključka mandata prejšnjega prejšnje sestave državnega zbora ni bil obravnavan. Ker bi celovita prenova koncesijske zakonodaje trajala več let in, nam začasno grozi tožba, se sprejema današnji predlog zakona. Naj ob tem poudarim, da določbe drugih zakonom s tega področja še vedno učinkujejo, v kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona. Namen direktive je poenotenje pravnega reda za podeljevanje koncesij. Na ravni Evropske unije je bila pravna varnost o postopkih izbire koncesionarjev pomanjkljiva. Mala in srednja podjetja so bila prikrajšana za pravice. Neurejenost področja pa je botrovala situaciji, v kateri javna sredstva niso bila porabljena na najbolj optimalen način. Zakon tako enotno ureja postopke za izbiro koncesionarjev, za gradnje in za storitve, omenjena direktiva, pri čemer definicija koncesije odstopa od definicije koncesije, kot ga razumemo v Sloveniji. Tradicionalno koncesija pomeni podelitev posebne ali izključne pravice, po direktivi pa ga dejansko za sistem javnega naročanja, kjer zasebnik prevzema več tveganj kot pri javnem naročanju. Privzema operativna tveganja, da se mu investicije, potrebne za izvajanje koncesijske pogodbe v času trajanja pogodbe ne bodo povrnila in dodatnimi načelami načeli, katerih vrednost je enaka ali višja od pet milijonov petsto oseminštirideset tisoč evrov, sedaj veljavna vrednost. Ki niso izjema po zakonu, kot so negospodarske storitve splošnega pomena, obrambo in varnostno področje, elektronske komunikacije. Gre za postopkovni zakon, ki ne opredeljuje vsebine posameznih koncesij. Cilj tega predloga, ni določanje na katerih področjih se koncesije lahko podeljujejo ali na kakšen način naj se posamezna javna služba organizira in izvaja. To je prepuščeno resornim ministrstvom oziroma njihovi področni zakonodaji. Predlog razširja nabor koncedentov, ki lahko podelijo koncesijo. Sedaj je bila to le država in občina, zakon pa podeljevanje koncesij omogoča tudi javnim zavodom, javnim podjetjem, drugim gospodarskim subjektom, ki imajo posebno ali izključno pravico, kot so recimo Dars, Eles in tako dalje, ki so doslej lahko uveljavili le postopke javnega naročanja. Prejemniki koncesije bodo vstopali v dolgoročnejša razmerja, ki bodo zagotavljala bolj stabilno poslovanje. Predlagatelj zagotavlja, da je predlagani koncept rezultat poglobljenega razmisleka in ustreza potrebi po prenosu direktive. O tem pa vzpostavlja ustrezno razmerje do druge zakonodaje v okviru danih možnosti. Vsled vsega naštetega bomo predlog zakona v poslanski skupini Liste Marjana Šarca podprli. Hvala, gospod poslanec. Gospa ...